Señor presidente, señora comisaria, la Comisión de Comercio Internacional manifestó un apoyo casi unánime al informe que han hecho y que mañana será votado en el Pleno. Y, por cierto, felicito a los dos coponentes porque creo que levantamos la voz alta clara, fuerte y firme en representación de quinientos millones de ciudadanos en defensa del multilateralismo, en defensa de un orden internacional basado en el diálogo, basado en la democracia, basado en el respeto mutuo que algunos parecen haber olvidado —o puede que nunca lo tuvieran—. Pero esas son las bases para poder avanzar y, para avanzar, es fundamental —usted lo ha dicho, señora comisaria— modernizar la OMC para hacer frente a los retos que tenemos que abordar y dar soluciones, como es el comercio digital, como son, efectivamente, los objetivos de desarrollo sostenible, como es la normalización en los derechos laborales. Pero necesitamos también —no lo olvidemos— resolver los problemas que han quedado pendientes de la Ronda de Doha y hacer más fuerte a la Organización Mundial del Comercio, porque es la mejor garantía de poder resolverlos y plantar cara a los que defienden el proteccionismo. Y, desde luego, hay que manifestar mañana todo el apoyo al esfuerzo que está haciendo la Comisión en defensa de esa reforma, buscando la alianza con los socios solidarios.